Mais comment pourrons nous atteindre une société zéro carbone en 2050 tout en poursuivant la conclusion de traités de libre échange comme depuis vingt ans?

Et donc, non, l'accord UE Mercosur ne garantit pas que le Brésil soit tenu par l'accord de Paris, contrairement à ce que prétend la Commission.

Tous les secteurs et pourtant, il en est deux, le modèle agricole et la politique commerciale, qui ne permettront pas d'atteindre les objectifs du pacte vert s'ils ne sont pas profondément réformés. L'accord Europe Mercosur est un véritable test de crédibilité pour le pacte vert. Ratifier le premier, c'est ruiner les chances de réussite du second.